Herr Präsident! Die Kollegin verweist auf die freie Rede, und die freie Rede wird von keinem Abgeordneten in Frage gestellt. Aber wir reden hier nicht von einem normalen Abgeordneten. Wir reden von einem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments. Genauso, Herr Präsident, wie wir von Ihnen als EVP Kandidaten erwarten, dass Sie das Amt parteineutral ausführen und Sie machen das hervorragend, Herr Präsident Tajani genauso erwarten wir auch von anderen Vizepräsidenten, dass sie sich so verhalten, wie es dieser Institution, dem Europäischen Parlament, gemäß ist. Wenn wir einen Vizepräsidenten haben, der in inakzeptabler Weise

Es handelt sich nicht um eine Abwahl gegenüber Polen, es handelt sich nicht um eine Abwahl gegenüber einer Fraktion oder einer Partei. Wir stimmen für jeden anderen Kollegen, den die ECR vorschlagen wird.